tekið er fyrir annað dagskrármálið aðgerðir vegna skuldavanda heimila á íslandi munnleg skýrsla forsætisráðherra ein umræða samkomulag liggur fyrir um skiptingu ræðutíma en umræðan mun standa yfir í um það bil tvo klukkutíma